virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um skipan nefndar sem meti kosti og galla færeyska fiskveiðistjórnarkerfisins flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn guðjón arnar

alþingi ályktar að fela sjávarútvegsráðherra að skipa nefnd sem meti kosti og galla færeyska fiskveiðistjórnarkerfisins í nefndinni verði fulltrúar frá hverjum þingflokki á alþingi háskóla íslands sjávarútvegsdeild háskólans á akureyri og sjávarútvegsráðherra og skipi ráðherra jafnframt formann nefndarinnar nefndin skili skýrslu og ráðherra kynni alþingi niðurstöður hennar eigi síðar en tíunda desember tvö þúsund og sex

frændur okkar og vinir í færeyjum hafa kosið að ýmsu leyti að fara aðrar leiðir í fiskveiðistjórn en aðrar þjóðir við norður atlantshaf árangur þeirra og reynsla hefur að mörgu leyti verið athyglisverð þó reyndar sé deilt um bæði meinta kosti og galla færeyska fiskveiðistjórnarkerfisins þó vekur athygli að svo virðist sem nokkuð almenn sátt ríki um fiskveiðistjórnina í færeyjum fiskstofnar botnfisks þar virðast einnig hafa spjarað sig þokkalega almennt séð undir

færeyinga hafi iðulega vakið umræður hér á landi hefur aldrei farið fram ítarleg úttekt á þessu kerfi á íslandi mjög fátt liggur fyrir af íslenskum heimildum um það þrátt fyrir að reynsla færeyinga sé merkileg samantekt á fiskveiðistefnu færeyinga yrði án efa þarft innlegg í umræðuna um fiskveiðistjórn hér á landi sem virðist ætla að verða nánast sígild umræða þessi samantekt gæti leitt til þess að íslendingar dragi gagnlegan lærdóm af henni sem mætti nota við umbætur í fiskveiðistjórn hér og er kannski ekki vanþörf á að margra mati við sem flytjum þingsályktunartillöguna mælumst ekki til að neinir fulltrúar hagsmunaaðila í sjávarútvegi hér á landi eigi sæti í nefndinni við teljum að nauðsynlegt sé eftir megni að reyna að nálgast þetta viðfangsefni á hlutlausan hátt sú nefnd sem yrði skipuð mundi þá kalla eftir áliti þeirra aðila að sjálfsögðu kalla eftir áliti hagsmunaaðila fá þá á fund og heyra skoðanir þeirra á þessu eins og ég sagði áðan í upphafi yrðu í nefndinni fulltrúar frá hverjum þingflokki á alþingi fulltrúi frá háskóla íslands sjávarútvegsdeild háskólans á akureyri sjávarútvegsráðherra mundi skipa einn fulltrúa og ráðherrann mundi líka skipa formann nefndarinnar okkur þykir eðlilegt að nefndin leggi meðal annars mat sitt á tengsl fiskveiðiráðgjafar við heimilaðan afla

takmörkun afkastagetu fiskveiðiflotans tengsl landvinnslu og útgerðar launamál sjómanna kjör þeirra verndun veiðistofna takmörkun veiðisvæða takmörkun veiðiskipa stærð þeirra og búnað markaðsmál nýliðun í útgerð

og fleiri skyld atriði og þessi atriði yrðu síðan borin saman við fiskveiðistjórn okkar íslendinga ég hygg virðulegi forseti að ef þetta yrði gert skipulega og á hlutlausan hátt

ég hef sjálfur fylgst nokkuð grannt með reynslu færeyinga í þó nokkur ár og hitti færeyinga oft á hverju ári meðal annars í gegnum störf mín sem þingmaður og hef kynnt mér kerfi þeirra þó nokkuð vel ég tel mig fyllilega geta skrifað upp á það að þeir eru að gera hluti sem eru að mörgu leyti mjög athyglisverðir og við íslendingar hefðum fyrir löngu átt að gera miklu meira af því að fylgjast grannt með þeim lausnum sem þeir hafa kosið að taka upp í fiskveiðistjórn sinni ég ætla svo sem ekkert að fara út í það í smáatriðum að lýsa því fyrirkomulagi hér og nú þó að lítið sé til af gögnum um það á íslensku hvernig færeyingar hafa farið að þessu þá er þó hægt að nálgast lýsingar á því til að mynda á vefsvæði frjálslynda flokksins við höfum notað fiskveiðistefnu færeyinga sem eins konar viðmið í tillögum okkar um það hvernig megi betrumbæta íslenska fiskveiðistjórn og vonandi ná meiri sátt um þau mál svo að talað sé um sátt því að ég sé að hér kemur fyrrverandi formaður samfylkingarinnar í salinn nóg um það virðulegi forseti við sem flytjum þessa þingsályktunartillögu leggjum til að störf nefndarinnar verði launuð af verkefnasjóði sjávarútvegsins og að hún skili niðurstöðum sínum í skýrsluformi til sjávarútvegsráðherra sem síðan kynni hana fyrir alþingi eins og ég sagði í upphafi máls míns verði þetta gert ekki síðar en tíundi des tvö þúsund og sex þá fengjum við tækifæri til að taka afstöðu til efnis skýrslunnar og ræða hana í þaula á alþingi sjávarútvegsnefnd alþingis gæti hugsanlega líka tekið hana til umfjöllunar sem og ýmsir fagaðilar hagsmunaaðilar í íslenskum sjávarútvegi og þar fram með götunum það er nú einu sinni svo þó að margir haldi að svo sé ekki þá er kvótakerfið sem við búum við í dag ekki annað en mannanna verk og mannanna verkum er hægt að breyta það gildir jafnt um kvótakerfið og annað það er alveg hægt að bakka út úr þessu kvótakerfi sem við íslendingar höfum komið okkur í með ýmsum hætti það er líka hægt að lina tökin ef svo má segja og það er hægt að breyta ýmsu hér í fiskveiðistjórn til að mynda með þeim hætti að við förum kannski að fá þá meiri afrakstur meðal annars úr verðmætasta fiskstofni okkar sem er þorskstofninn virðulegi forseti ég ætla ekki að eyða meiri tíma í þetta nú ég geri ráð fyrir að á vetri komanda muni gefast ótal tækifæri til að ræða þessa hluti vísað til umfjöllunar og meðferðar í sjávarútvegsnefnd alþingis